22. Jahr nach dem historischen Mauerfall ein EU Mitgliedstaat wie Dänemark wieder Grenzkontrollen einführt? Das ist eine fatale Botschaft für die gesamte Europäische Union.

Das Schengen System braucht keinen zusätzlichen Mechanismus.

Ich erwarte von der Kommission, dass sie nichts anderes macht, als dies auch so zu werten als Vertragsbruch! Dieser Spuk muss beendet werden! Denn Freiheit und Freizügigkeit sind keine Verhandlungsmasse, sondern konstituierende Grundwerte der EU.

Wir brauchen keine zusätzlichen Zöllner an der deutsch dänischen Grenze, sondern Schutzmaßnahmen für Flüchtlinge und vom Bürgerkrieg verfolgte Menschen.